We zullen met respect de uitspraak van het Hof afwachten, maar ik verzoek u vriendelijk om geduldig en wijs met de heer Klaus om te gaan.

Dat is meteen mijn derde punt de economische crisis. We willen een Europa van de burgers.

De intenties van het Zweedse voorzitterschap worden door mij zeer gesteund, maar de concrete resultaten, ook in het Raadsoverleg, blijven uit.